Po mém soudu musí být tento program pojat také jako příspěvek pro ekonomickou a sociální stabilitu Balkánu. Protože balkánské země jako celek a Bulharsko také patří mezi zranitelné části Evropské unie, jak nám to ukázala ekonomická krize v současnosti. Soudím, že rámcem, který nesmí být porušen, je článek 30 přístupové smlouvy, jak ukázaly právní konzultace s lidmi z Evropské komise.